Am subliniat faptul că trebuie tratată într un mod echilibrat atât protecția consumatorilor deci am făcut referire la culturile de OMG uri dar, în același timp, am considerat că trebuie tratate și problemele apicultorilor. Deci, sunt pentru etichetare și sunt pentru amendamentul pe care îl susține domnul Tabajdi și dumneavoastră, domnule Arsenis.